Milé kolegyně, vážení kolegové, před pěti lety vystoupil při diskuzi ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch jeden z nových poslanců Evropského parlamentu, tedy já, a oznámil ostatním velké tajemství nejdelší řekou Evropské unie je Dunaj. Od té doby již moji kolegové nejsou tímto tvrzením překvapováni a já jsem velmi rád, že jako jeden z iniciátorů mohu podpořit zahájení práce na strategii rozvoje v povodí Dunaje. Samozřejmě tato strategie musí zahrnovat řadu aspektů a právě aspekty spojené s životním prostředím a jeho ochranou, udržitelným ekonomickým rozvojem a rozvojem dopravní infrastruktury logicky vyžadují zapojení všech zemí, které v tomto území využívají vodních zdrojů. Je úplně, jedno jsou li to země Evropské unie nebo naši sousedé. Dosud jen minimálně využívaný dopravní potenciál i ostatní možnosti rozvoje vyžadují urychlený rozjezd celého projektu. Proto plně podporuji relativně krátký termín stanovený usnesením Evropské komisi a těším se, že strategie rozvoje v povodí Dunaje bude již od příštího roku jedním z významných rozvojových plánů Evropské unie.